En effet, rejeter ce programme, c'est maintenir le statu quo et le statu quo n'aura pas pour effet de contraindre le complexe militaro industriel, mais au contraire lui laissera simplement la latitude dont il dispose actuellement, de même qu'il laissera le champ libre à certains États membres pour continuer à acheter non européen.

D'ailleurs, il est repris quasiment tel quel dans la proposition du Fonds européen de défense.

En conclusion, nous aurons à voter la déclaration commune sur le financement de ce programme, je regrette que la position du Parlement, qui demandait de l'argent frais pour cette priorité nouvelle, n'ait pas été entendue.

Pour la prochaine période de programmation, les programmes ponctionnés auront besoin de ressources considérables, donc il ne sera plus possible de procéder en faisant de la cavalerie budgétaire. Si l'Europe veut être présente sur tous les fronts, elle devra se doter d'un cadre financier pluriannuel beaucoup plus ambitieux.